Hvala na besedi, pozdravljeni vsi prisotni. Moj predhodnik, govornik Jože, dober govornik, ga moram pohvaliti, je par, stvari povedal in je tudi omenil, kar je minister povedal in minister je med drugim minister Fakin nam je tudi med drugim povedal, da se pripravlja sprememba zakonodaje, kar je pohvalno. Moram pa povedati na drugi strani, da mi popolnoma razumemo v Stranki Alenke Bratušek to problematiko, smo se tudi s z obrtniki pogovarjali in vemo za te težave, vendar parcialno reševanje teh stvari odpira še druga področja, nam ruši zadevo. Zadnjič smo ugotavljali, tretjih pri socialnih, transferih je naredilo tako nemogoč sistem, da ga še informacijska tehnologija ne more rešiti. Mi podiramo sistem pravni. Če nam je obljubljeno, mi bomo zasledovali vlado, da bo šla to v spremembe, in mi bomo te spremembe podprli, samo tega se moramo lotiti sistematično. To je stalni izgovor, ampak ni. Ni. Ni prav, da imamo tako zakomplicirano zakonodajo, da se jo ne da izvrševati, da je sama s sabo navzkrižju, in ko eno stvar, rešimo, poderemo drugo stvar in ne moremo to zadevo peljati mimo, socialnega dialoga, je v našem prepričanju. Enako velja, tako kot je pri teh bolniških, skrajšava mogoče, ja. Je legitimno to postaviti, samo moramo govoriti, od kod pol ta denar, koliko ta denar zagotoviti, iz katerih zadev, če sedemdeset procentov espejev plačuje izpod prispevka. Izpod minimalnega prispevka. Gre za vse oblike, socialnih zadev, pokojnino, nadomestila, in tako naprej, in pol so, kakor navajate primere, res pride do takih, hudih, hudih primerov, ko mora zapreti zapreti svoj pogon, ker ne more preživeti. In dajmo to sistemsko rešiti. Mi pa ne moremo malce naprej iti, bom rekel, vsi skupaj, ker se ukvarjamo z izrednimi sejami. Jaz sem imel sedem izrednih odborov, tri redne, ne vem, koliko izrednih sej smo že imeli, to je druga redna seja in stalno se pogovarjamo o nekih pobudah, načinih, stopih, ne. Ne gre. Nam malo, morate tudi razumeti, da nova vlada ne more tako hitro te, zadeve pripraviti, verjamemo pa, da bo pripravila. Še hujše se mi zdi pa, mnogo težje meni, kot pravniku in nesprejemljivo, da spreminjamo temelje odškodninske odgovornosti, ki mora spraviti zadevo v prejšnjo stanje, kar je osnova. Ne moremo tu govoriti o regresu kot kazni, kar je bilo omenjeno, če bi postavili petnajst tisoč, če ne upošteva. Gre za odgovornost delodajalca, da zagotovi vse, kar je potrebno, da delo poteka varno. Če si pa delavec sam da čelado zaradi vročine dol, to pa, mora sodišče ugotavljati, da ni na strani delodajalca, ker je delodajalec zahtevo, da nosijo, čelado, jim je o teh podučil, jim je zabičal, in je to dosledno zahteval, takrat boste brez skrbi, da delodajalec ne bo odgovarjal in ne bo plačal, takrat je krivda delavca samega, ker se je neodgovorno obnašal. Torej, probajmo, kar sem že tudi včerajšnji debati povedal, dajmo imeti bolj tvoren dialog, dialektični ne pa, ristični, ki poudarjamo samo eno stran in drugo stran, spodbijam. Dajmo najti malo skupne jezike in se poslušamo, to bi se pa z Jožetom absolutno strinjal. Hvala vsem.